Nekateri enačijo javna naročila tudi s korupcijo, mislim pa, da je pri javnih naročilih pomembno tudi vse kaj drugega, ne samo najnižja cena, ker kako lahko pravica do zdrave hrane in zdravega okolja tekmuje z najnižjo ceno. Jasno, da ne more, in s tem na nek način tudi nižamo kvaliteto življenja ljudem, ki so podvrženi oziroma ki uživajo, v narekovajih, plodove javnih naročil. V šolah, vrtcih kupujejo hrano na načelu najnižje cene, kjer se kupuje cenejša, manj kvalitetna hrana, to pa seveda lahko bistveno vpliva na zdravje in kvaliteto življenja naših otrok.